virðulegi forseti þetta mál er flutt af umhverfisnefnd og tekur til tveggja þátta það er annars vegar lögheimilismála og hins vegar brunavarnir þetta er komið til í örstuttu máli út af starfshóp sem félagsmálaráðherra skipaði í desember tvö þúsund og tvö sem var að leitast við að hafa störfum sínum í samræmi við óskir félagsmálanefndar alþingis í tengslum við frístundabyggð og brunavarnir þar að lútandi í viðkomandi starfshóp áttu sæti björn karlsson brunamálastjóri ellý k guðmundsdóttir sviðsstýra umhverfissviðs reykjavíkurborgar lúðvík geirsson bæjarstjóri hafnarfjarðar og gissur pétursson forstjóri vinnumálastofnunar sem var formaður nefndarinnar stefanía

er gert ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika varðandi tímabundna skráningu lögheimilis í svokölluðum snýr að lögheimilunum og síðan er hitt sem snýr að brunavörnunum tengist þessu sama máli en það er komið til vegna þess að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins birti nýlega skýrslu um umfang búsetu í atvinnuhúsnæði í henni er áætlað tólf hundruð fimmtíu manns búi að staðaldri í slíku húsnæði hluti af þessu húsnæði uppfyllir ekki að áliti slökkviliðsins allar kröfur sem gerðar eru til starfsmannabústaða aðeins eftir að sækja um starfsleyfið þó er algengt að þau séu til úrbóta til að uppfylla eldvarnakröfur sem gerðar eru til íbúðarhúsnæðis það sem í rauninni hér er farið fram á að þetta eru tæki fyrir slökkviliðsstjóra til þess að gera betrumbætur til þess að auka öryggi fólks og hann hafði þau þvingunarúrræði sem til þarf virðulegi forseti til þess að fylgja þessum málum eftir í starfshópnum alger sátt varð í